Madame la Présidente, l'Iran a donné toutes les garanties exigées par le traité du 14 juillet 2015 en ce qui concerne son programme nucléaire.

2016. Plus rien ne devrait théoriquement s'opposer à la reprise de relations commerciales normales entre l'Iran et le reste du monde. Les banques européennes hésitent toutefois à financer les projets commerciaux avec l'Iran, car elles craignent de se voir infliger des amendes par les États Unis.

À défaut, la France devra prendre son destin en main et demander à sa banque centrale de financer les projets français en Iran.